Ten derde, we moeten het illegale aanbod veel harder aanpakken. Illegale websites, die niet geregistreerd, niet gelicentieerd zijn, moeten op een zwarte lijst komen, zodat de burgers die op een gereglementeerde manier willen gokken, dat ook kunnen doen. We hebben ook, last but not least een verbod nodig op gokken op wedstrijden met minderjarigen.

Het gokschandaal toont aan dat de bestaande maatregelen, early warning systems dat die niet volstaan en het is, commissaris, hoog tijd om nu in een hogere versnelling te gaan.